De Turkse autocraat Erdogan krijgt zo vrij spel om de Koerdische autonomie in het gebied ongedaan te maken.

Daarom moet Europa de betrokken partijen dringend tot maximale terughoudendheid aanmanen.

Ik vraag om het democratisch Koerdisch zelfbestuur te beschermen.